Signor Presidente, onorevoli colleghi, riprendo la parola questa volta a nome del mio gruppo politico e del Movimento 5 stelle. Riporto le opinioni dei cittadini europei, perché il 79 dei cittadini vuole che i pesci siano meglio protetti di quanto lo siano attualmente e che venga loro esteso almeno il livello di protezione che già garantiamo ad altri animali di cui molti si nutrono. Inoltre ben nove persone su dieci ritengono che l'abbattimento in assenza di dolore sia un aspetto essenziale del benessere dei pesci e quindi questi mi sembrano dei dati inequivocabili che la Commissione non può più ignorare. In secondo luogo, ci sono altre cose che non devono essere ignorate ci sono delle considerazioni di salute pubblica. Gli animali che sono tenuti in condizioni insoddisfacenti in strutture sovraffollate sono animali stressati, che si ammalano più facilmente, e tutto ciò porta ad un uso maggiore di sostanze chimiche, di antibiotici, per affrontare e contenere i focolai delle malattie. In terzo luogo, la mancanza di standard sul benessere animale ha anche diverse conseguenze dal punto di vista ambientale. Mi riferisco, ad esempio, alle fioriture algali, alla creazione delle cosiddette zone morte, delle vere e proprie zone morte vicino ai siti di acquacoltura, quindi con possibili effetti sulle risorse ittiche naturali e sulla biodiversità. Insomma, è ora di attivarsi. Io credo che la Commissione europea dovrebbe fare di più. La risposta che ci ha dato il Commissario è insoddisfacente. Ci sono molte cose che si possono fare, oltre ovviamente a inserire delle norme più rigorose e applicare quelle esistenti si potrebbe anche, ad esempio, incaricare l'EFSA di elaborare pareri sullo stress e sulla salute e la produttività dei pesci, si potrebbe finanziare la ricerca per sviluppare degli indicatori di benessere per le specie usate in acquacoltura e si potrebbe stabilire, ad esempio, anche un centro di riferimento per il benessere degli animali e dei pesci. In conclusione, non posso che essere anche molto insoddisfatta e rattristata dal fatto che questa stessa Aula ha deciso di non fare neanche una risoluzione politica per mettere nero su bianco quello che oggi ci stiamo dicendo.